Madame la Présidente, dans ce rapport Podimata qui soulève un certain nombre de questions importantes pour le financement d'innovations, je regrette une certaine confusion.

En second lieu, je regrette qu'une opposition un peu factice soit intervenue sur la question de la taxe financière et qu'il y ait deux amendements qui soient très proches l'un de l'autre. Je regrette qu'ainsi le Parlement ne puisse pas manifester de façon massive son approbation à cette taxe dans des conditions qui soient des conditions raisonnables au regard de la compétitivité de l'Europe.